Or, ce comportement parfois distant, disons, des autres institutions à l'égard du Parlement constitue une entrave de taille dans la défense des droits des citoyens européens.

J'emploie le terme regrets également parce qu'on ne peut que constater que des pans entiers de la stratégie pour la sécurité intérieure ou la gestion des frontières extérieures, soit autant de politiques majeures pour nos concitoyens, sont de fait transférés vers des agences européennes et d'autres réseaux, sur lesquels le contrôle démocratique est plus restreint.